Monsieur le Président, nous ne pouvons que nous honorer que ce rapport soit aujourd'hui examiné par le Parlement européen. En effet, comme la presse et les ONG l'ont, à de nombreuses reprises, souligné, les opérations secrètes menées par la CIA au lendemain de l'attentat du 11 septembre ont impliqué une soixantaine d'États à travers le monde, dont une dizaine d'États de l'Union au moins. Enlèvements, détentions illégales, disparitions, tortures ont accompagné les exfiltrations de soi disant suspects, notamment vers Guantanamo, toujours pas fermé.

Alors, j'ai envie de dire un grand merci à nos rapporteurs, et notamment à Mme Flautre, pour avoir poursuivi en notre nom ce travail fabuleux en dépit des pressions de certains États membres et de leurs représentants ici même.

Je dirai juste que l'on ne peut jamais admettre que l'on change de prisme d'analyse selon qu'on se sente proche ou non d'un gouvernement. Les violations des droits de l'homme sont toujours intolérables, surtout quand elles sont commises par des États membres de l'Union qui veulent donner des leçons en ce domaine au monde entier.

Aucun État, fut il les États Unis, fut il un État membre de l'Union, ne peut s'exonérer de ses responsabilités, y compris quand il mène la lutte contre le terrorisme. Oui, la crédibilité de l'Union est en cause. Oui, nous en sommes collectivement responsables devant les citoyens de l'Union. Alors avancez! Avançons, et, effectivement, l'Union doit commencer par balayer devant sa porte. Le plus tôt sera le mieux.